Doamnă președintă, domnule președinte al Comisiei, creșterea securității energetice este un punct important din programul dumneavoastră. Succesul negocierilor cu Turcia, care a condus la semnarea acordului Nabucco, demonstrează că Uniunea Europeană este capabilă să reprezinte statele membre pe scena internațională și vă felicit pentru această realizare. Sper că acest succes să se repete prin aceleași metode și în asigurarea necesarului de gaz în condițiile în care există în zonă țări care doresc să pună sursele lor la dispoziția acestui proiect. Viitoarea Comisie trebuie să construiască piața energetică internă, concurența efectivă, precum și un alt grad de securitate a aprovizionării pentru toate statele membre. În acest sens, un rol important îl va avea Agenția europeană de coordonare a autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei.

Aduc în atenția dumneavoastră situația politică încă fragilă, precum și situația economică dificilă din Republica Moldova. Este necesar un sprijin urgent pentru noua putere politică de la Chișinău pentru a traversa această situație dificilă. În final, îmi exprim convingerea că votul de mâine va demonstra stabilitatea instituțiilor europene și va contribui pozitiv la rezultatul referendumului din Irlanda.